Hutchinson, pour ce rapport qui reprend un grand nombre de considérations et de préoccupations que nous partageons totalement. Plus d'aide et une meilleure aide au développement sont nécessaires si nous voulons atteindre les objectifs du Millénaire d'ici 2015, mais aussi une aide beaucoup plus prévisible et moins volatile, comme votre rapport le

Ces efforts se feront de toute évidence au travers d'une combinaison d'instruments multiples, mais dans les pays qui le permettent, l'appui budgétaire, général ou sectoriel, reste de mon point de vue l'instrument le mieux adapté et le plus approprié. L'appui budgétaire est le plus à même de renforcer les processus et les systèmes nationaux, d'améliorer l'appropriation par le pays, de faciliter l'harmonisation, de réduire les coûts de transaction et d'améliorer ainsi la gestion des dépenses publiques et accélérer la réalisation des objectifs du développement La Commission a déjà largement augmenté l'utilisation de l'aide budgétaire et le fera plus encore au cours des six prochaines années, dans le cadre du dixième Fonds européen de développement. C'est pour rendre cet instrument plus efficace et plus prévisible que la Commission a conçu, en consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes, une forme à plus long terme d'appui budgétaire que nous avons appelé le contrat OMD pour les pays qui répondent à certains critères bonne performance passée, gestion fiable des finances publiques, politique sectorielle appropriée,

Le contrat OMD est l'évolution naturelle des aides budgétaires générales, non seulement pour sa plus grande prévisibilité mais surtout pour sa focalisation sur les résultats et sa capacité d'avoir une réponse graduée en fonction des performances. Ce sont des États partenaires qui s'engagent à concentrer leur politique et partant, leurs dépenses sur les objectifs du Millénaire.

Les pays éligibles sont ceux qui ont déjà mis en œuvre des appuis budgétaires de manière satisfaisante dans le cadre du neuvième FED, mais aussi des pays qui continuent de démontrer un engagement fort pour assurer le suivi et la réalisation des OMD, à améliorer la gestion des ressources budgétaires des pays où il existe une propre coordination entre les donateurs.

Ces programmes ont été présentés et approuvés par les États membres en décembre dernier. Trois contrats ont déjà été signés la Zambie et le Rwanda que j'ai personnellement signés, ainsi que le Mali, et les autres seront finalisés dans les toutes prochaines semaines.

Il est entendu que nous chercherons, comme d'ailleurs votre rapport nous y encourage, à étendre ce mécanisme à d'autres pays, y compris non ACP, en fonction d'expériences que nous tirerons de ces premiers pays.